V prvom rade treba skonštatovať, že tieto spoločnosti nie sú len klamlivé, ony sú podvodnícke. Podnikanie má svoj význam, keď prispieva celej spoločnosti, ale ak niekto kvázi podniká tak, že iných poctivých živnostníkov a firmy naláka do svojho zoznamu len za účelom vlastného obohatenia sa a spraví to navyše úskokom, tak je to obyčajný podvod, akokoľvek by tvrdil, že to nie je protizákonné. A treba tiež skonštatovať, že tieto praktiky adresárových spoločností sú podľa smernice o klamlivej a porovnávacej reklame jednoznačne mimo zákona. Tu však netreba zavádzať novú legislatívu. Na čo sa treba sústrediť, je snaha o čo najrýchlejšiu a najúčinnejšiu realizáciu práva v praxi. Problém vzniká tým, že spoločnosti často útočia na podniky v inom členskom štáte Európskej únie a často malé rodinné firmy sa v praxi nevedia a nedokážu účinne právne brániť, respektíve ich to stojí veľa sily a peňazí. Mám len jednu doplňujúcu otázku, či Komisia vidí priestor na verejnú kampaň, kde by jednotlivé firmy nahlas pomenovala a vyzvala poctivých podnikateľov, aby s nimi nespolupracovali.